Nou, dat wordt betaald via Europese belastingen, dus de burger. En u komt met nieuwe Europese belastingen. Gelukkig zijn er nog de lidstaten, want die moeten die belastingen goedkeuren, dat wil zeggen in nationale parlementen en in Nederland in de Eerste en Tweede Kamer. En dan stel ik mij de vraag wat is de positie van de VVD en van het CDA? De heer Azmani heeft net gesproken. Ik heb hem niet gehoord over hoe hij dat wil gaan betalen.

En ik zou u willen oproepen dat u eens ophoudt met het ene te zeggen in Nederland en voor het andere te stemmen in Brussel. Zeg wat u doet en doe wat u zegt.